hvala lepa, gospod, predsednik za, besedo. Hvala tudi vam , gospod minister, za, odgovor. rudarske shode ste se, dotaknil zgolj, na koncu. Seveda je dejavnost, ki jo izvaja Center za upravljanje z dediščino, živega srebra, posebnega družbenega pomena in se dela v skladu z letnimi programi, dela, ima pa nalogo, da, zavaruje okolje, da izvaja ukrepe za preprečitev naravnih nesreč zaradi trajnega prenehanja rudarjenja in druge naloge povezane z zagotavljanjem varnosti za ljudi in okolje. To je tudi njegova naloga . Vlada oziroma vaše ministrstvo, kot ste sam, povedal, že nekaj let po likvidaciji, podjetja, ne namenja več nobenih sredstev za sanacijo rudarske škode. Kljub temu pa se izvaja monitoring. In poročilo ob ponovnem inženirsko-geološkem kartiranju terena nad idrijskim rudiščem v oktobru dva tisoč osemnajst obravnava že popisane pojave v letu dva tisoč enajst, ki v večini niso bili sanirani do časa ponovnega kartiranja in tudi novonastale terenske spremembe. V poročilu so opisani pojavi plazenja, različni zdrsi, hidrološki problemi in drugi pojavi, ki ponekod ogrožajo prebivalce in infrastrukturo. V poročilu so podani tudi predlogi za sanacijske ukrepe. Občina Idrija bo zato pripravila novelacijo projekta rudarske škode in z novim projektom od Vlade Republike Slovenije zahtevala nadaljevanje sanacije rudarske škode v mestu Idrija. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec. Gospod minister, želite odgovoriti?